Vážený pane předsedající, dodržování lidských práv je zásadním principem, o který se opírá evropská společnost. Jako politik, který si velmi dobře pamatuje období komunistické totality, moc dobře vím, jak mohou být lidská práva ignorována, pošlapávána a omezována.

Útok na Světové obchodní centrum v New Yorku, bombové atentáty na indonéském ostrově Bali, bombová agrese v Madridu anebo teroristické útoky v Londýně, to jsou jen vybrané ukázky, kdy došlo k pošlapávání základních lidských práv. Pokud někdo ohrožuje životy a bezpečí druhých, nesmí se divit, že se s ním nejedná v rukavičkách. Nebýt amerických výzvědných služeb, nikdy by mnozí pachatelé nebyli dopadeni a řada dalších lidí by přišla o život.

Nerozumím proto postoji některých kolegů, kteří se snaží házet našim americkým spojencům klacky pod nohy a interpelují v tomto ohledu členské státy či Komisi. V tomto ohledu je nominace přeběhlého špióna Edwarda Snowdena, obviněného z krádeže vládního majetku a vědomého vyzrazení tajných informací, na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení jenom dalším plivnutím partnerovi do tváře.